d'investissement et des banques intermédiaires, entre ce Fonds et des banques privées, tout ceci pour financer des petites et moyennes entreprises.

Les deux dernières années, il a démontré qu'il était un instrument puissant pour soutenir l'investissement dans l'Union européenne.